Gospođo predsjednice, šokirana sam navodima koje sam pročitala u medijima vezano uz optužbe za seksualno napastovanje asistentica od strane pojedinih zastupnika u Europskom parlamentu te se zalažem za provođenje temeljite istrage kako bi se cijeli slučaj rasvijetlio, a počinitelji sankcionirali. Niti jedna institucija na svijetu gdje mnogo ljudi radi zajedno, nažalost, nije pošteđena zlouporabe položaja i neprimjernog ponašanja pa tako niti europske institucije.

Pohvalne su kampanje poput Metoo koje omogućavaju kreiranje sigurne platforme na kojoj se žrtve osjećaju dovoljno sigurno podijeliti svoja iskustva, što inače zbog straha ili nepovjerenja u sustav ne bi imale hrabrosti učiniti.

Samo otvorenošću, podrškom i hrabrošću moguće je provesti promjene koje su potrebne kako bi se svaka vrsta neprimjerenog ponašanja mogla iskorijeniti.